Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rapporto tra Unione europea e Cina ricopre una fondamentale importanza nel quadro complessivo della nostra azione esterna, destinata inevitabilmente a crescere nei prossimi anni e per la quale è giusto essere soddisfatti. In tema di commercio internazionale, l'Unione europea sta discutendo con la Cina il negoziato bilaterale sugli investimenti e quello sulle indicazioni geografiche e registriamo con soddisfazione gli sforzi che entrambe le parti stanno portando avanti per chiudere un accordo di grande portata. Chiediamo a questo punto un ingaggio ancora maggiore per giungere ad una conclusione rapida di entrambi i negoziati. Ogni buona amicizia, come quella in essere e in divenire tra Unione europea e Cina, si alimenta però di alcuni elementi imprescindibili per il rafforzamento del legame, e per questo crediamo sia importante chiedere che vengano fatti tutti gli sforzi possibili per trovare una soluzione costruttiva alla questione legata al riconoscimento dello status di economia di mercato, consci dell'impatto pesante